No se trata solo de nuestra opinión. La reciente publicación del informe Yellowhammer por parte del Gobierno británico alerta de los peores escenarios de un Brexit sin acuerdo y derrumba la utopía inventada por Boris Johnson. Interrupciones en los pasos del Canal de la Mancha, incremento notable de los precios de la electricidad, reducción del suministro de alimentos y medicinas con un grave impacto para las poblaciones más vulnerables e incertidumbre jurídica para los cientos de miles de ciudadanos británicos que viven en la Unión Europea y para los ciudadanos europeos que viven en el Reino Unido. No voy a pretender que determinados diputados cambien su actitud con respecto a esta situación.

No pido que respeten a esta Cámara a la que llevan mucho tiempo sin respetar. Pido que respeten al pueblo que dicen representar, porque sus risas se convierten en angustias, en incertidumbres y en preocupaciones de millones de personas que están atentos a este debate. En este contexto, las principales fuerzas proeuropeas de esta Cámara manifestamos en esta propuesta de Resolución nuestro firme apoyo a una prórroga del artículo 50 para evitar un escenario catastrófico, sin acuerdo, si el Reino Unido necesita más tiempo para celebrar elecciones generales o un nuevo referéndum. Podrán contar con nuestro apoyo. El responsable del actual caos solo tiene un nombre. El actual responsable del caos tiene un nombre Boris Johnson. El carácter de un hombre es su destino, decían los griegos. Y yo coincido con ellos, afirmó el primer ministro en El factor Churchill su libro de 2014 sobre el estadista británico. A raíz de los últimos episodios, el destino parece reservar a Boris Johnson la destrucción del hermanamiento histórico entre el Reino Unido y el resto de Europa. Nuestro grupo ha trabajado de manera responsable para mitigar las peores consecuencias del Brexit Desde esta Cámara los socialdemócratas exigimos a Boris Johnson y a su Gobierno que garanticen los derechos adquiridos de los ciudadanos de la Unión Europea que residen en el Reino Unido. Para nosotros es una cuestión fundamental. Estamos profundamente preocupados por las declaraciones confusas, contradictorias, del ministro del Interior británico sobre el fin de la circulación después del 31 de octubre. La ciudadanía nunca debe pagar el precio de los errores de sus representantes. Tengámoslo muy claro. Nuestra prioridad sigue siendo una salida ordenada. Y, para ello, el Acuerdo de Retirada es el mejor instrumento. Protege los derechos de la ciudadanía, evita una frontera entre la República de Irlanda e Irlanda del Norte, estipula las obligaciones financieras del Reino Unido y protege la integridad del mercado interior. Los socialdemócratas siempre hemos visto el Brexit como un error histórico y estamos dispuestos a apoyar al pueblo británico si decide revertir esta decisión.

los cuales unificarán este continente de un modo nunca conocido desde la caída del Imperio romano y en el que todos sus pueblos puedan vivir juntos en prosperidad y en paz.